Gospod predsednik, pa saj to je jasno, ne, poslanec, ki pride v parlament za čas, ko nekdo opravlja funkcijo v vladi, je nadomestni poslanec. Tako da jaz ne vem, kaj je s tem terminom narobe.